Este entramado mercantil y la situación comercial por la que atraviesa el sector han concluido en cuatro expedientes de regulación de empleo y en un concurso de acreedores que pone en riesgo su futuro. Con el fin de encontrar una solución a este asunto, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe y los representantes de Comisiones Obreras llegaron al Parlamento Europeo el 30 de enero, y diputados de cinco grupos políticos españoles con representación muy mayoritaria en la Cámara formalizamos el apoyo solidario a sus iniciativas y también queremos que el resto de las instituciones europeas las consideren. Por ello, pido especialmente a la Comisión que vele por el correcto cumplimiento de las normas del mercado interior y, sobre todo, por la protección social de los trabajadores. Y, además, que desplieguen todas las iniciativas precisas para aprobar un nuevo cuerpo legislativo que proteja de la deslocalización empresarial y de sus prácticas abusivas.